Goerens pour cet excellent rapport. Compte tenu de la période économique et budgétaire actuelle difficile il est d'autant plus essentiel de veiller à ce que l'aide soit dépensée efficacement et produise les meilleurs résultats possibles. Les ressources doivent être ciblées davantage là où elles s'avèrent le plus nécessaires pour réduire cette pauvreté. Nous devons réfléchir davantage à une approche différenciée des modalités d'aide. Dans son agenda pour le changement, la Commission propose de cibler son aide notamment sur l'agriculture, en accordant la priorité aux pratiques développées localement et en se concentrant sur les petites exploitations agricoles. Il est donc impératif que la Commission cible réellement son aide sur le secteur agricole et la nutrition dans l'exercice de la programmation pour la période